2014? Este obligația tuturor statelor membre să ridice restricțiile de pe piața muncii pentru lucrătorii români și bulgari și cred că această folosire politicianistă și populistă a acestei obligații pe care o are inclusiv Marea Britanie este contraproductivă pentru Uniunea Europeană.